Die aktuellen Ereignisse und Gerichtsurteile in Pakistan bezüglich Blasphemie verurteilen wir scharf. Der Schutz von Minderheiten, insbesondere religiöser Minderheiten, ist eine der wichtigsten Leitlinien unserer EU Außenpolitik. Verstärkt sind Christen weltweit immer wieder Ziel von Diskriminierungen, Anfeindungen und Bedrohungen. Hier muss sich die EU entschlossen einsetzen! Jegliche Form von Extremismus lehnen wir ab. Vor allem ein so wichtiges Land wie Pakistan, das sich auch selbst als einflussreiche Regionalmacht versteht, muss bei der Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit Vorbild sein. Gerade auch im Hinblick auf die Situation in Afghanistan kommt Pakistan eine sehr große Verantwortung zu. Nur wenn gemeinsam Radikalismus bekämpft wird und die Bürgerfreiheiten sowie Pluralismus gestärkt werden, wird sich Pakistan stabilisieren können. Von einem versöhnten Pakistan wird die gesamte Region langfristig profitieren. Eine versöhnte Großregion Mittelasien könnte strahlendes Vorbild sein und muss unser politisches Ziel werden.

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für eine gute Zusammenarbeit.